Paradossalmente, mentre cresceva il numero di accordi stipulati e di trattati sottoscritti, il mancato rispetto di tali trattati e la violazione di alcuni punti importanti sono diventati quasi quotidiani.

a quelle politiche, e contemporaneamente, purtroppo, di avere anche un aumento incomprensibile dei conflitti e del mancato rispetto degli stessi contenuti dei trattati.